Domnule președinte, doamnă comisar, veți negocia bugetul 2016 cu domnul Fernandez îl cunoașteți foarte bine, ați negociat EFSI cu el și, până la urmă, a ieșit un regulament foarte bun.

Ați văzut mandatul, este un mandat solid. Fernandez a știut să și l construiască foarte bine, iar așteptările la finalul acestor negocieri sunt foarte mari. Sper ca aceste negocieri să nu fie, ca de obicei, până în ultima seară, când Consiliu spune atât și toată lumea trebuie să accepte, pentru că, altfel, nu avem buget.